það hefur oft komið upp bæði hérlendis og erlendis þá ákvarðanatökur hafa verið varðandi virkjunarframkvæmdir mjög umdeildar í byggingu en síðan að loknum framkvæmdum hafa þessar virkjanir verið ótrúlegt aðdráttarafl ferðamanna svo er enn fremur hér á landi og í allri umræðunni um kárahnjúkavirkjun hef ég leyft mér að leggja hér fram fyrirspurn til

og hugað að því hvernig staðið sé að móttöku ferðamanna við kárahnjúkavirkjun eftir að framkvæmdum lýkur eins og ég gat um áðan er þetta mikið aðdráttarafl ferðamanna til dæmis í sviss og bandaríkjunum og hefur oftar en ekki þá verið unnið að því á virkjunartímanum að búa til sérstaka aðstöðu fyrir ferðamenn eða þar til hliðar við og síðan reist þar sérstök þjónustuhús fyrir ferðamenn og hefur þetta vakið athygli mína og fleiri sem á ferðalögum hafa verið og nú síðast til dæmis hin fræga h stífla sem ég átti kost á að skoða þess vegna tel ég að það væri mjög af hinu góða ef þessir aðilar sem þarna vinna að framkvæmdum stæðu þarna saman og mundu gera þarna gott aðgengi fyrir ferðamenn þar sem það er alveg fyrirsjáanlegt að þá fram líða stendur verður þarna mikil ásókn ferðamanna til skoða þessa merkilegu virkjun